Herr Präsident! Die ganze Verärgerung des Parlaments geht jetzt auf die frischgebackene spanische Ratspräsidentschaft nieder. Nehmen Sie das stellvertretend für den Rest des Rates jetzt mal so hin, aber ich halte Sie schon für beteiligt.

Ich möchte eins nochmals verstärken Die Bürgerinnen und Bürger in der EU sind gespannt, wie wir jetzt mit dem von uns hoch gelobten Lissabon Vertrag umgehen.

Die Verantwortung allerdings, sehr geehrter Herr Ratsvertreter, teilen Sie sich an dieser Stelle mit der Kommission.

Mir wurde eben per SMS mitgeteilt, dass etliche Sprachfassungen des SWIFT Abkommens bereits veröffentlicht worden sind.